Teja Udovč, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani kolegi poslanci, poslanke, danes imamo možnost, eno možnost, in sicer da naredimo korak iz mrtve točke naprej, da se približamo h končni rešitvi problema financiranja zasebnih šol. Ta tematika že dlje časa buri duhove med politiki, strokovnjaki, strokovno in laično javnostjo, tematika, ki razburja, razdvaja in meče slabo luč tudi na nas odločevalce, pa nič drugega nam ni potrebno kot implementirati ustavno odločbo ustavnega sodišča o financiranju programov določene kategorije zasebnih šol. Ampak rešitev prestavitve z mrtve točke na tem, da se podpre predlagani amandma, in sicer da se črta peti člen, to ni rešitev, rešitev je v tem, da bi morali v razpravah pri razlagah in odločanju slediti tudi interesom otrok pa ne bi imeli takšnih problemov, kot jih imamo sedaj. Diskusije na to temo so že zdavnaj presegle okvir izreka v odločbi ustavnega sodišča, nekatere bolj ali manj posrečene izjave posameznikov pa odpirajo širše dimenzije naše družbene ureditve in še bolj polarizirajo našo družbo. Postavljajo se še jasnejše dileme, ali bomo imeli javno šolstvo ali pa povsem zasebno šolstvo, ki bo dostopno le elitam, in podobno, vse to skupaj pa slabo vpliva na celovit šolski sistem, predvsem na zasebne šole. Iz dosedanje razprave je razvidno, da skoraj vsi v globalu zasledujemo enake cilje, radi bi vzpostavili vsem dostopen in učinkovit šolski sistem, ki bo učinkovito zagotavljal kvaliteten prenos znanja na otroke oziroma bodoče generacije. Zakaj imamo z implementacijo ustavne odločbe tako velik problem, mar v prizadevanjih nismo povsem iskreni in zasledujemo neke druge politične ali politikantske interese? Sama odločba ustavnega sodišča je dokaj enostavna, vendar ma smo si zadevo močno zakomplicirali, predvsem zaradi različnih razlag in razumevanja neobveznega dela izobraževalnega programa. V prejšnjem mandatu smo v Stranki modernega centra predlagali rešitev, za katero je zakonodajno-pravna služba ocenila kot ustavno ...